Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je voudrais d'abord faire deux remarques de forme Mme la rapporteure vient de saluer le travail de tous ceux qui avaient collaboré à ce rapport et c'est vrai qu'il y a eu un vrai travail de collaboration, et notamment dans notre groupe, Mme Hübner, qui était le fictif. Cependant, j'ai appris que le groupe socialiste avait déposé une résolution alternative, ce qui veut dire que le vote portera en premier lieu sur un document qui n'a fait l'objet d'aucune concertation. La deuxième remarque politique ce n'est pas mon habitude c'est de dire que nous créons là une opposition artificielle, notamment en ce qui concerne la taxe sur les transactions financières. La position de notre groupe est claire nous sommes favorables à une telle taxe au niveau mondial

simplement nous pensons que nous ne pouvons pas nous lancer dans ce genre de décision sans qu'il y ait une étude d'impact sérieuse qui permette de vérifier si la compétitivité des places financières d'Europe ne serait pas altérée. À cet égard, je voudrais dire clairement, Monsieur le Commissaire, que la position du PPE n'est pas une position visant à gagner du temps ou une position d'attente. Nous demandons instamment et avec vigueur que l'étude d'impact dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises dans ce Parlement soit effectivement diligentée dans les meilleurs délais de manière à ce que la décision que nous puissions prendre soit une décision éclairée. Je crois qu'il y a, d'une part, les effets d'annonce auxquels servent certaines tribunes dans des journaux européens, et puis la réalité d'une gestion sérieuse qui passe par une bonne connaissance des atouts et des inconvénients et par une décision politique qui doit être prise le plus rapidement possible.